Monsieur le Président, l'assassinat de Floribert Chebeya Bahizire, directeur exécutif de l'organisation des droits de l'homme, La Voix des Sans Voix, alors qu'il venait d'être convoqué à la police, tout comme la disparition de son chauffeur, sont malheureusement, assez symboliques de la situation des droits de l'homme au Congo. On peut aussi se demander pourquoi la famille de M.

Chebeya était connu pour ses prises de position contre les dirigeants congolais. Il dénonçait régulièrement auprès des ONG, auprès des médias, l'évolution dramatique de la situation au Congo. On ne compte plus les journalistes et les militants des droits de l'homme qui sont menacés, arrêtés, torturés, assassinés dans ce pays.

Mieux encore, si je puis dire, alors que la CPI a lancé un mandat d'arrêt contre M.

Parallèlement, la situation économique et sociale dans ce pays ne cesse de se dégrader. Un climat de guerre civile règne dans une partie du pays massacres, viols massifs, enrôlement d'enfants soldats font, si j'ose dire, partie du paysage....